À cela s'ajoutent les violations massives des droits de l'homme sur le territoire libyen, des migrants bloqués qui font l'objet de trafics, des activistes assassinés ou disparus la députée Siham Sergewa qui aujourd'hui est disparue depuis plus de six mois mais aussi des femmes maltraitées par le régime libyen. Si la solution n'est pas militaire, elle n'est pas non plus autoritaire. Or, il semble qu'avec les interventions turque, russe et égyptienne, non seulement le militaire prend le pas, mais le modèle qu'elles défendent est loin d'être un modèle qui défend les droits de l'homme. L'Europe a donc encore une fois un rôle à jouer, un rôle important sur la scène diplomatique et politique la conférence de Berlin, bien sûr, la médiation et le dialogue avec l'ensemble des interlocuteurs et enfin la promotion de la démocratie et des droits de l'homme.